Am votat în favoarea raportului, având în vedere că dezvoltarea rurală înseamnă mai mult decât agricultură și trebuie să ducă la creșterea calității vieții în mediul rural. De aceea, subliniez nevoia inițierii negocierilor interinstituționale și a luării unei decizii rapide. România a atras, până la finele anului trecut, peste 4,39 miliarde de euro din fondurile europene pentru dezvoltare rurală, reprezentând un grad de absorbție de aproximativ 44 din suma totală alocată în

Totodată, deoarece România are mai multe regiuni montane defavorizate, este nevoie de un sprijin puternic din Fondul pentru dezvoltare rurală. În concluzie, este esențială alocarea unor resurse adecvate pentru prosperitatea și sustenabilitatea sectoarelor agricole și agroalimentare din Europa.